Az Unió borreformjának egyik legnagyobb vívmánya az egységes eredetvédelmi szabályozás.

Több határon átnyúló európai borrégió eredményesen rendezte a borkészítési eljárással és eredetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket, így a francia német luxemburgi területen fekvő Moselle borrégió. Ez lehetne a követendő példa a tokaji bor névhasználata, készítési módja körüli vita mihamarabbi megoldásában.

Sajnos a jelenlegi helyzetben vita van a két ország között. Az Európai Bíróság előtt van a szocialista magyar kormány beadványa, de nagyon jó lenne, ha a szlovák kormány, a magyar kormány és a brüsszeli Bizottság megegyezne, hogy megvédjük a királyok borának, a borok királyának a hírnevét.